Het was ook niet voor niets dat het Midden Oostenkwartet hem heeft opgeroepen daarvan af te zien.

Ik denk dat we deze kant niet op moeten om elkaar onder druk te zetten. Wat nodig is, is dat we snel om de onderhandelingstafel komen en daar zet u zich ook terecht voor in.

Ook Israël heeft u laten zien die onderhandelingen serieus te nemen. Lieberman heeft verklaard dat hij om de tafel wil om het overleg te hervatten. Mijn verzoek is laat dat mórgen gebeuren! Wij moeten om de tafel, alleen daar kunnen we de vrede bereiken en afspraken en resultaten maken. Vrede in het Midden Oosten is voor de betrokkenen, én voor heel de wereld van levensbelang.